Kada sam govorio da se naglasak mora staviti i na ovaj sporazum o olakšavanju trgovine gdje se pomaže zemljama u razvoju da mogu povećati svoje trgovinske kapacitete, a i time bolje se boriti protiv siromaštva i osigurati ljudima da mogu i imaju pravo ostati u svojoj zemlji i tamo imati perspektivu umjesto da moraju migrirati.